Herr Präsident!

Man kann eigentlich sagen, die EU war in Cancún nicht Teil des Problems, sondern in vielen Fällen Teil der Lösung. Das darf uns alle gemeinsam freuen. Die positive Stimmung muss jetzt genutzt werden, um neuen Schwung in die Klimapolitik in Europa und auch in der Europäischen Union zu bringen.

Zweitens, wir haben den Grünen Klimafonds.

Diejenigen, die das abgelehnt haben, müssen jetzt mit Alternativen kommen, drum herum reden gilt nicht mehr. Drittens müssen wir die Hausaufgaben erledigen. Die heiße Luft muss aus der Klimabilanz der EU heraus. Mein letzter Satz Nach der Klimakonferenz ist vor der Klimakonferenz.